forseti getur ekki nákvæmlega tímasett það hvenær hann hyggst ljúka þessum fundi í kvöld það getur farið svo að það fari fram yfir miðnætti en